Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen!

Der stellen wir uns auf fachlicher und parlamentarischer Ebene.

Die Persönlichkeitsrechte müssen gewahrt bleiben, völlig klar. Wir sollten auch nicht immer nur Körperscanner als ein Beispiel für irgendwelche Durchleuchtungen, die dann in Richtung Nacktscannen gehen, als Beispiel anführen.

Hier sollten noch einige Aspekte beachtet werden Eine kohärente Zusammenarbeit zwischen dem Verkehrsausschuss, der hier federführend ist, und dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, die Zuverlässigkeit der technischen Mittel und eine europäische Zertifizierung sowie überall gleiche Bedingungen, damit wir die Sicherheit auch innerhalb unseres europäischen Kontinents durchsetzen können.